Integritatea și transparența pieței energetice este un instrument cheie pentru realizarea pieței energiei interne până în 2014. Trebuie să avem în vedere faptul că apariția abuzurilor pe piața energiei într un anumit stat membru poate avea consecințe la nivelul întregii Uniuni Europene. Reafirm faptul că liberalizarea energetică trebuie să aducă în primul rând beneficii consumatorilor, să stimuleze investițiile și să nu genereze îmbogățiți peste noapte, așa cum s a întâmplat în unele state membre, cum ar fi România. Nu trebuie uitat că scopul fundamental al pieței energiei europene este de a oferi consumatorilor prețuri mai mici, prin stimularea concurenței. Agenția europeană de reglementare trebuie să aibă un rol important în prevenirea abuzurilor de piață și a manipulărilor care cauzează creșterea pieței pentru consumatori și să contribuie la informarea cetățenilor europeni asupra drepturilor pe care le au într o piață concurențială.